Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die parlamentarische Immunität ist ein wertvolles Rechtsgut, das in jeder Demokratie existiert. Eine Aufhebung gibt es immer nur in Ausnahmesituationen und erfolgt immer nur in Einzelfällen und nach Überprüfung der Umstände.